Da kann ich eine kurze Antwort geben. Das wäre wirklich zu überlegen, denn es ist so Ich denke, wenn wir hier über Menschenrechtsverletzungen sprechen, dann fühlen wir uns manchmal sehr hilflos, und weil viele Politiken auf dem Weg sind und es nicht reicht, ist die Frage Was kann man zusätzlich tun?